Mimo to realizacja tego projektu ciągle nie została zaniechana.

Komisja powinna wykazywać zatem więcej śmiałości i zdecydowania także wobec tych antyeuropejskich projektów, w których biorą udział przedsiębiorstwa najsilniejszych krajów członkowskich i które popierane są przez ich elity polityczne i gospodarcze.